vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta og yfirgripsmikla ræðu og hann gekkst við ábyrgðinni og það er ljómandi gott og það eigum við öll að gera hann ræddi hins vegar um einkavæðingu og mig langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvort eitthvað hafi breyst í regluverkinu sem kemur í veg fyrir það sem gerðist vegna þess að ríkisstjórnin er búin að einkavæða tvo banka hún er nefnilega búin að einkavæða tvo banka núna og við vitum ekki einu sinni hverjir eigendurnir eru hvað þá meira þess vegna finnst mér skjóta dálítið skökku við hafa menn gert eitthvað vil ég spyrja háttvirtan þingmann hafa menn gert eitthvað til að koma í veg fyrir að það sama gerist aftur með þessa einkavæddu banka síðan lauk háttvirtur þingmaður ræðu sinni með því að hvítþvo hæstvirtur forsætisráðherra og taldi hana vera málsvara og baráttumann fyrir gegnsæi nú ætla ég ekki að fara í hjólförin gömlu ég ætla að reyna að passa mig á því en ég man eftir icesave samningnum sem var undirritaður og ekki kynntur þingmönnum sem samþykkti þó að fara út í það að heimila ríkisstjórninni að skrifa undir það ég minni á alþjóðagjaldeyrissjóðinn og svo framvegis ég minni líka á skattalagabreytingarnar sem voru framkvæmdar án nokkurs samráðs við einn eða neinn og keyrðar í gegn með hraði og ég

vita hvað hæstvirtur forsætisráðherra hvort þingmaðurinn viti það og hvort hann muni krefjast þess að nú fáum við gagnsæi fáist gagnsæi í